Spun acest lucru pentru că, din păcate, sunt foarte mulți lucrători disponibilizați din sectorul public și, din păcate, bugetele publice sunt și ele afectate de criza economică și financiară. Ce părere aveți, deci, de cele propuse de domnul Comisar vizavi de a limita pe viitor mobilizarea Fondului FEG